Astăzi, de altfel, în Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului, raportul meu asupra cererii de aderare a Islandei la Uniunea Europeană a fost votat cu o imensă majoritate. Prin acest raport, colegii mei și au declarat sprijinul pentru aderarea acestei țări la Uniune, subliniind, totuși, nevoia de a ajunge la o soluție comună în domenii precum pescuitul sau agricultura. Suntem convinși că Islanda poate completa într un ritm rapid progresele deja realizate și poate adopta acquis ul comunitar, devenind un nou membru al familiei europene. Islanda poate aduce o contribuție importantă Uniunii Europene prin tradiția sa democratică, prin experiența în protecția mediului, dar și ancorând politicile europene în zona arctică. Pe de altă parte, Islanda va avea și ea foarte multe de câștigat, și aici nu este vorba doar despre chestiunea stabilității economice, ci și de o mai mare influență pe plan internațional sau de o influență sporită în luarea deciziilor legate de piața internă. Știm cu toții, pe de altă parte, că opinia islandezilor în privința aderării țării lor la Uniunea Europeană este profund divizată. De aceea, consider că o dezbatere publică inițiată de către guvernul islandez și sprijinită, la nevoie, de către Comisia Europeană poate contribui la cristalizarea argumentelor pro și, respectiv, a argumentelor contra aderării și, în final, poate conduce la o decizie informată a cetățenilor islandezi asupra aderării.